Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich glaube, wir müssen einmal mit ein paar Märchen aufhören, die hier immer wieder erzählt werden.

So nachhaltig die Politik hier in bestimmten Bereichen ist, so wenig nachhaltig ist im Bereich der Finanzpolitik das, was wir uns hier immer wieder anhören müssen.

2 Eurobonds wären die Lösung aller Probleme. Eurobonds sind ein süßes Gift, die denen zu günstigen Konditionen Geld geben, die es nicht mehr zu günstigen Konditionen bekommen, damit sie weiterhin noch mehr Schulden machen können.

Denn in der Zeit, in der sie ihn abzahlen sollen, dürfen sie keine neuen Schulden machen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also sollten wir uns schon ein bisschen mit den Wahrheiten und den Realitäten auseinandersetzen, bevor wir Musterlösungen einfordern.

Grundstücke verkauft werden, wo man auch weiß, mir gehört dann das, was ich auf das Grundstück baue um einmal ein Problem aus Griechenland zu beschreiben und wo ich weiß, der Staat greift nicht dauernd mit nichttarifären Handelshemmnissen ein, um mich in meinem Wachstum zu beschränken um so ein französisches Problem zu beschreiben.